Ich bitte zu klären, ob es hinkünftig bei allen Tagesordnungspunkten genehmigt erlaubt ist, zum jeweiligen Tagesordnungspunkt mit Gästen, die das Parlament besuchen, Verteilaktionen durchzuführen?

wie Gruppen, die zu einem Thema etwas sagen wollen, sich verhalten sollen.